My odnosimy się nie tylko do religii chrześcijańskiej, nie tylko jej bronimy a to jest religia, która w Europie, na naszym kontynencie, jest absolutnie dominująca ale również staramy się walczyć, mniej lub bardziej skutecznie, o prawa innych religii, także muzułmanów.